Steuern sind in den Ländern zu zahlen, in denen die Wertschöpfung stattfindet. Das fordern wir im Europäischen Parlament seit langem, und dazu brauchen wir Transparenz.

Wir müssen Einzelheiten noch diskutieren, insbesondere die Frage, wie effektiv gegen die Verlagerung von Gewinnen in Steueroasen vorgegangen werden kann.

Und ich glaube auch, ein Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers kann diese Debatte auch zu Ihrem Vorschlag noch entsprechend bereichern.